Quiero decir, respecto de este informe, que las evidencias científicas inteligentemente combinadas con el pragmatismo que necesita la industria deben conducir esta necesaria revisión de las medidas técnicas para la protección de los ecosistemas pesqueros. Alcanzar el rendimiento máximo sostenible de la actividad requiere tanto alejarse de la utopía como reconocer que la actividad pesquera, incluidos sus profesionales, debe considerarse parte también del sistema que hay que proteger. La complejidad, dispersión y contradicciones de las normas que estamos revisando tienen su origen precisamente en una visión parcial asentada en una u otra sensibilidad. Los científicos avalan el establecimiento de un porcentaje de capturas de juveniles y un plazo para alcanzarlo matizados con las posibilidades de ajustes regionales si se justifican con datos, tal y como propone la enmienda de mi grupo. Innovando es posible incrementar la selectividad. No hay mejor estímulo para avanzar en la creación de nuevas artes y técnicas pesqueras que estableciendo objetivos prudentes. En esta línea, y por las mismas razones, me inclino por mantener el actual statu quo de la pesca eléctrica, es decir, cuatro años de período de prueba para hasta el 5 de la flota, pero incluyendo el mar del Norte y garantizando el acceso de científicos a los buques, prohibiendo el uso de accesorios complementarios como las cosquilleras y comprobando que se reducen los descartes, reportando áreas, capturas y voltajes. Igualmente apoyo que las medidas reflejen la diversidad de las pesquerías, pero siempre bajo un esquema común, el de la objetividad de los estudios técnicos y bajo la supervisión de la Comisión.